Európska únia musí rázne čeliť radikálnemu islamu aj terorizmu. Mali je v tomto kľúčovou krajinou, pretože jednou z prvých a základných úloh je nedopustiť, aby sa tento jav, táto hrozba šírila do subsaharskej Afriky. To je prvá kľúčová otázka a teda treba vytvoriť isté bezpečnostné pásmo, ktoré je súvislé od Sahelu cez Sudán až po Africký roh. Myslím si, že z tohto pohľadu je nevyhnutné zaoberať sa aj vytvorením strategického bezpečnostného mechanizmu, ktorý by v tejto oblasti fungoval a ktorý by vytvoril bariéru tak smerom na subsaharskú Afriku, ako aj smerom na severnú Afriku, a tohto negatívneho javu teda radikálneho islamu a terorizmu zbavil tak sever Afriky, ako aj južnú časť. Stabilizácia v Mali bude kľúčová a ak sa to podarí, aj finančné prostriedky investované do tejto krajiny budú investované účelne.